Vor allem wissen wir, dass 85 der neuen Jobs in Europa durch Betriebe entstehen, die nicht älter als fünf Jahre sind. Das hat nichts mit dem Lebensalter der Unternehmer zu tun, sondern mit dem Lebensalter des Unternehmens.

Wir sind leider in Europa nicht sehr erfolgreich mit unserer Industriepolitik.

2008. Ich glaube, dass es wichtig wäre, hier den so genannten KMU Test in den nationalen Mitgliedstaaten dementsprechend zu verstärken.

Gerade die Sozialpartner wären hier in der Lage, positive Vorschläge zu machen, wie man Vereinfachungen durchführen kann.

Aber auch hier ist es wichtig, bei den Menschen zu beginnen.

Wir sehen, dass jetzt gerade in den Ländern, in denen es im Kohäsionsbereich Probleme gibt, dieses Programm extrem gut angenommen wird.

Aber Wettbewerbsfähigkeit heißt auch, dass wir einen Bürokratiestopp brauchen. Die Verringerung der Verwaltungslasten muss hier angesprochen werden.